herra forseti ég mæli fyrir þingsályktunartillögu um skrásetningu kjörsóknar eftir fæðingarári í kosningum á íslandi frá vori tvö þúsund og fjórtán flutningsmenn með mér á þessari tillögu eru háttvirtir þingmenn árni þór sigurðsson birgitta jónsdóttir björt ólafsdóttir guðbjartur hannesson helgi hrafn gunnarsson margrét gauja magnúsdóttir óttarr proppé og vilhjálmur árnason tillaga þessi felur það einfaldlega í sér að forsætisráðherra hlutist til um það að hagstofa íslands kalli eftir upplýsingum frá kjörstjórnum um kjörstjórnum eftir kjörsókn eftir fæðingarári við kosningar og þjóðaratkvæðagreiðslur frá og með árinu tvö þúsund og fjórtán auk annarrar hefðbundinnar tölfræði og það eru fordæmi fyrir slíku enda safnar hagstofa íslands upplýsingum um kjörsókn eftir sveitarfélögum og kyni það er mikilvægt að fá þessar upplýsingar um aldur og þess vegna erum við þingmennirnir að óska eftir þessu niðurstöður úr íslensku kosningarannsókninni frá alþingiskosningum nítján hundruð áttatíu og þrjú til tvö þúsund og níu benda nefnilega til þess eða gefa sterkar vísbendingar um að kosningaþátttaka ungs fólks á íslandi sé mun minni en annarra aldurshópa og fari auk þess minnkandi í þeim aldurshópi umfram aðra nú er það auðvitað þannig að kosningarannsóknin skoðar þessi mál en telur að það sé mjög eðlilegt að kalla eftir þessum upplýsingum þannig að það séu rauntölur en ekki kannanir og þó að þessi þingsályktun lúti að ungu fólki sérstaklega þá á þetta ekki síður við um elstu aldurshópana því það er líka mikilvægt að þeim sem

og kannski sá hópur eða einn af þeim hópum sem mest reiðir á þjónustu hins opinbera og það sé því mikilvægt að það sé fólk sem fylgist með kosningaþátttöku þessara hópa ekki síður en yngri fólks enda viljum við að allir kosningabærir einstaklingar á íslandi séu virkir þátttakendur í lýðræðinu ýmsar rannsóknir sýna að ánægja með lýðræðið almennt sem og traustleika stjórnleika stjórnvalda hefur sterka fylgni við kosningaþátttöku einstaklinga þessir þættir fylgjast auk þess að við félagsauð traust milli borgaranna og samfélagsþátttöku í víðara samhengi svo sem félagsstarf og hagsmunabaráttu allt er þetta nauðsynlegur hluti af lýðræðinu sjálfu og hefur auk þess ýmsa mikilvæga kosti í för með sér fyrir samfélagslega velferð almennt kosningaþátttaka mismunandi þjóðfélagshópa getur því verið sterk vísbending um getu stjórnmálamanna til að virkja þá til samfélagslegrar þátttöku og vinna síðan traust þeirra og rækta tengsl við þá virkt lýðræði veltur á þátttöku borganna jafnræði þeirra jafnræði þeirra og virkum tengslum við stjórnvöld það hefur því alvarlegar afleiðingar ef tilteknir þjóðfélagshópar missa tengslin við stjórnmál og samfélag sérstaklega þegar sá þjóðfélagshópur er kynslóðin sem síðar tekur við stjórn landsins

fyrst og fremst til vegna skýrslu sem landssamband æskulýðsfélaga skrifaði um kjörsókn ungs fólks og áhyggjur samtakanna læf af lýðræðisþróun fyrir ungt fólk að það sé ekki að beita sér og það sé ekki verið að virkja það þar sem völdin liggja í þeirri skýrslu sem og greinargerð með þessari þingsályktunartillögu er vitnað í hvítbók evrópusambandsins um málefni evrópskra ungmenna frá árinu tvö þúsund og eitt þar segir ungt fólk í evrópu hefur yfirleitt mjög mikinn áhuga á að hlúa að lýðræðinu og þá sérstaklega að nýta lýðræðisleg réttindi sín þó hefur borið á vantrausti þeirra í garð opinberra stofnana ungt fólk hefur ekki eins mikinn áhuga á hinum hefðbundnu stjórnmálalegu öflum til dæmis stjórnmálaflokkum og verkalýðsfélögum og áður var skoðanir þeirra eru því ekki áberandi í umræðum og ákvarðanatöku félagasamtök ungs fólks finna fyrir þessu áhrifaleysi og gera sér grein fyrir þörfinni á breytingum ekki má þó skilja þetta svo að ungt fólk hafi ekki áhuga á þjóðlífinu flest ungmenni vilja vera með í og hafa áhrif á mikilvægar ákvarðanatökur en þau vilja gera það annars staðar en í stjórnmálahreyfingum og eða stofnunum það er hlutverk valdhafanna að brúa það bil sem myndast hefur á milli áhugasamra ungmenna og stjórnkerfisins verði það ekki gert getur það haft slævandi áhrif á þegnskap almennings og jafnvel leitt til mótmæla ég vil fullyrða það sem starfandi stjórnmálamaður að þegar koma upp fullyrðingar um það að ungt fólki hafi ekki áhuga á stjórnmálum þá gæti ég ekki verið meira ósammála því það er sjaldan sem maður lendir í jafn líflegum skoðanaskiptum eins og einmitt við yngri kjósendur og ungt fólk hefur mjög sterkar skoðanir auðvitað ekki allir sem eru ungir en mjög margir í yngri aldurshópunum hafa mjög sterkar skoðanir á því í hvers konar samfélagi þau vilja búa það má segja að við höfum upplifað það sérstaklega á síðustu árum fyrir hrun einhvers konar aflýðræðisvæðingu ungs fólks á var bannað að pólitískir flokkar

með umræðu inn í framhaldsskóla en að sjálfsögðu á að gæta þess að einhverjir ákveðnir hópar nái ekki upp einhverri áróðursstöðu gagnvart framhaldsskólum en að sjálfsögðu eiga framhaldsskólar að vera opnir fyrir lýðræðislegar umræður ég held að við séum meðal annars að súpa seyðið af því að hafa gefið okkur þá staðreynd að ungt fólk hafi ekki sérstakan áhuga á stjórnmálum það hefur sýnt sig á má sjá það í borgarstjóranum okkar í reykjavík jóni gnarr þegar hann bauð fram með besta flokknum og kom með svona aðra mynd á stjórnmálin þá flykktist ungt fólk að því stjórnmálaafli það sama má segja um pírata sem hér sitja á þingi um leið og stjórnmálin fara að taka á sig aðeins líflegri og annars konar myndir en þau birtast dags daglega þá er ungt fólk algerlega tilbúið til að taka þátt í þeirri lýðræðislegu umræðu það er mikilvægt að við tökum alvarlega vísbendingar um litla eða minnkandi kosningaþátttöku þess vegna af því að það eru þessir kynslóðir sem eiga síðan að taka við stjórn landsins og taka við sem máttarstólpar í þessu samfélagi bera uppi menntakerfið heilbrigðiskerfið og allar þær stofnanir samfélagsins sem eiga að vera góðar og vinna í þágu almannahagsmuna og það er mjög alvarlegt ef lægra hlutfall til frambúðar ef kjósendum fækkar hlutfallslega til frambúðar það er alvarlegt fyrir lýðræðisþróun og við viljum ekki að það hendi þess vegna er mikilvægt að við samþykkjum þessa tillögu fáum óyggjandi upplýsingar um þróun þessara mála og getum síðan fundið leiðir til að bregðast við nú er það svo herra forseti að mál sem varða kosningar eiga að fara inn í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd ég beiti að þar er mikill fjöldi mála en mál sem varða hagstofu eiga að vera að mér skilst í allsherjar og menntamálanefnd því tel ég sem flutningsmaður málsins að æskilegt væri að málið færi inn í allsherjar og menntamálanefnd fremur en stjórnskipunar og eftirlitsnefnd en ég bið bara einfaldlega hæstvirtan forseta að úrskurða í því máli og telji hann að hægt sé að verða við ósk minni um allsherjar og menntamálanefnd þá fagna ég því en að öðrum kosti sæti ég úrskurði